Spoštovani gospod minister, predsedujoči, kolegice in kolegi, lepo pozdravljeni! Predlagano novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja obravnavamo že četrtič v takšni obliki, pa ne na predlog vlade oziroma ministrstva za izobraževanje, znanost in šport kot bi normalno pričakovali, ampak na predlog opozicije. V Novi Sloveniji smo že večkrat opozorili na nujno spremembo zakona, saj teče že peto leto od objave odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V postopku za oceno ustavnosti je namreč odločilo, da je prvi stavek drugega odstavka šestinosemdesetega člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v delu, ki se nanaša na javno veljavne programe osnovnošolskega izobraževanja, v neskladju z ustavo. Ustavno sodišče je določilo, da mora državni zbor ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije. Danes smo slišali veliko leporečja o tem, da rokov ni treba spoštovati, ampak eno leto od takrat, ko je, izdalo odločbo bi to morali storiti. V zadnjem obdobju se je na tem področju veliko dogajalo, zgodilo pa se ni nič. Še vedno smo v neustavnem položaju in to odgovornost pripisujemo neposredno doktorju Miru Cerarju, prejšnjemu predsedniku vlade in tudi profesorju ustavnega prava. Sedaj pa že nekaj mesecu mesecev tudi sedanjemu predsedniku vlade, Marjanu Šarcu. Starši imajo po ustavi pravico izbrati osnovnošolsko izobraževanje svojih otrok v državni ali zasebni šoli, ki izvajata javno veljavni osnovnošolski program ali pa tudi kot izobraževanje na domu. Ob takšnem odnosu države do zasebnega šolstva kot ga želi prikazati Levica, je bistveno okrnjena pravica staršev do izbire načina šolanja svojih otrok. Dejstvo je, da od zasebnih izvajalcev javno veljavnega osnovnošolskega programa le eden prejema stoodstotno sofinanciranje. Torej enako kot državne šole, ostali pa le petinosemdesetodstotno sofinanciranje. Naj poudarimo, da gre za sredstva za zagotavljanje plač učiteljev in drugih osebnih prejemkov ter za kritje materialnih stroškov dejavnosti in nalog, ki so potrebne za opravljanje izobraževalne dejavnosti. Ustavno sodišče je izrecno zapisalo, da se odločitev ne nanaša na naložbe, investicijsko vzdrževanje in opremo, ter da se ne nanaša na posebne vsebine, ki jih ponujajo zasebne osnovne šole, na primer konfesionalni pouk in drugo. Odločba o neskladju z Ustavo Republike Slovenije se nanaša samo in izključno na različno državno financiranje obveznih javno veljavnih osnovnošolskih programov v različnih šolah, državnih in zasebnih in ne na financiranje privatne šole kot take. Samo na financiranje programov. V Novi Sloveniji se zavedamo, da so zasebne šole obogatitev za slovenski šolski prostor. Zagotavljajo možnost izbire, vplivajo na izboljšanje kakovosti izobraževanja, spodbujajo tudi zdravo konkurenčnost, predvsem pa so za državo cenejše, kot državne šole. Verjetno to nekateri izmed vas, spoštovani kolegi, dobro veste, ker tudi vaši otroci obiskujejo te šole. Mnenje te vlade seveda ostaja spet nespremenjeno. Meni, da gre le za delno urejanje problematike financiranja zasebnih šol in da je potrebno to področje celovito urediti. Tolikokrat smo to že slišali. Naj ob tem poudarimo, da tudi ustavna odločba govori le o določenem konkretnem neskladju, ki da je potrebno odpraviti, zato bi moral biti cilj vlade v prvi vrsti odprava tega neskladja, potem pa naj se loti še preostalih sprememb in dopolnitev zakona. Res je vlada Mira Cerarja v letu sedemnajst pripravila predlog spremembe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki naj bi odpravil ugotovljeno neskladnost, vendar pa predlog ni v celoti sledil odločbi ustavnega sodišča, zato tudi ni bil sprejet. Se še spomnite kako smo licitirali, ali bo šestdesetodstotno sofinancira, ali osemdeset, ali petinosemdeset, "sto" je reklo ustavno sodišče, bi moralo biti. Danes je na preizkušnji nova vlada in tudi novi minister za izobraževanje, znanost in šport. Kot kaže, tudi tokrat ne bo velikega posluha. Bile so sicer dane neke obljube ob prihodnjem šolskem letu, prihodnjič, "celovito bomo uredili" ... Žal smo to že velikokrat slišali, zato temu težko verjamemo. Res imamo v naši državi velik problem z odpravo neskladij z ustavo, saj današnji zakon ni edini, ki čaka na dobro voljo in interes državnega zbora, da neskladje odpravi. Poslanci Nove Slovenije, krščanskih demokratov, novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja podpiramo. Sprašujemo pa vlado: "Kdaj bo v resnici odpravila to neskladje z ustavo?" Še je čas, da se predsednik vlade izogne ustavni obtožbi, izpolni odločbo ustavnega sodišča in tako popravi krivico šolarjem in njihovim staršem, sicer menimo, da jih obravnavamo kot drugorazredne državljane. Pred državo, pred ustavo, prej zakoni pa moramo biti vsi enaki.